Spoštovana predsedujoča, lep pozdrav vsem poslancem tudi in poslankam, lep pozdrav in vsem pred kamerami oziroma pred, malimi ekrani, pa tudi pred kamerami pravzaprav. Danes obravnavamo Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Ker je stvar dokaj preprosta, bom kratek. Kaj pravijo predlagatelji? Da gre za avtomatizacijo izdajanja potrdil A ena, da gre za informatizacijo in pospešitev postopkov. Kaj pravimo mi? Da gre za vzpostavljanje novih pogojev izkoriščanja, za izkrivljanje delovnopravne zakonodaje, za kratenje delavskih pravic. Zakaj? Zato, ker živimo v Evropi kapitala in ne ljudi. Zato, ker je na prvem mestu konkurenca, šele nato pride človek. S tem, ko se konkurenca spodbuja in subvencionira, je tudi delavce lažje razklati in deliti. Kako? Napoteni delavci predstavljajo konkurenco delavcev v državah, kamor so napoteni. Doma, na primer pa samo zaposleni delavci predstavljajo konkurenco tistim, ki so v rednih delovnih razmerjih, zakonodaja poskuša to regulirati, izpostaviti enake pogoje, kapital pa išče obvode. In kako to izgleda v praksi? Največ napotenih delavcev prihaja iz držav, ki so v EU vstopile po letu dva tisoč štiri. Največ držav prejemnic pa je starih članic EU. Ko govorimo o državah, ki napotujejo delavce v tujino, je Slovenija med rekorderji. Nahajamo se na tretjem mestu, takoj za Poljsko in Nemčijo. Pri napotenih delavcih seveda prevladujejo gradbeni delavci. Poročilo Evropske komisije o napotenih delavcih pravi, da je pet od desetih delavcev, ki delajo v gradbeništvu v Sloveniji, napotenih delavcev. Za predstavo, marca dva tisoč osemnajst je bilo v gradbeništvu pri nas zaposlenih šestinpetdeset tisoč oseb, več kot tri tisoč od teh na minimalni plači. Zakaj je vse to pomembno? Zato, ker nas želijo nekateri prepričati, da danes razpravljamo o tehnikalijah, o informacijski tehnologiji, o napredku, pa to ne drži. Razpravljamo v razrednem boju znotraj Evropske unije. Kakšne so splošne ugotovitve v zvezi z napotenimi delavci? Takšne, ki jih objavljajo uradna poročila. Poglejmo. Prvič. Plače, ki jih prejemajo napoteni delavci, so po pravilu nižje od plač delavcev, ki živijo v državi napotitve. Nadure pogosto niso izplačane, s tem se zbija cena delovne sile in znižuje pogajalska moč delavskega razreda v državi napotitve. Obenem boljši zaslužek pomeni tudi zaostrovanje odnosa med napotenimi delavci in tistimi, ki ostajajo doma. Drugič. Delovni čas je po pravilu dolg. Delavci pristanejo na štirideseturni delavnik in so toliko tudi plačani, v v realnosti pa delajo po šestdeset ur na teden in več, brez pravic do počitka in malice. Tretjič. Standardi varnosti pri delu. Delavci so zaradi dolgih ur posledično bolj utrujeni, kar predstavlja tveganje za varnost, usposabljanja pa ponavadi nimajo. Prav tako ni prevodov zdravstvenih in varnostnih navodil in standardov, pogosto so brez zaščitne opreme in delajo v slabih delovnih pogojih. Četrtič. Nastanitev. Delavce se pogosto nastani v cenena bivališča, za katera se jim odbije zajeten del plače. Pogosto so ločeni od domače populacije in celo svojih kolegov. To niso izmišljotine ali posamezni primeri, to je stalna praksa, na račun katere se ustvarja presežke in profite. Kršvite, kršitve seveda je zaznal tako Inšpektorat za delo Republike Slovenije kot Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slednji je v prvih devetih mesecih letošnjega leta drugo največje število kršitev ugotovil prav pri predloženih pogodbah o zaposlitvi, in sicer preko tri tisoč. Danes želite te pogodbe odpraviti po logiki no brain no headache. Govorimo torej o nespoštovanju slovenske delovne zakonodaje, nezagotavljanje plačila za delo v skladu z, z zakonodajo države, v katero so napoteni delavci, in tako naprej. Koliko je dejanskih kršitev, lahko samo ugibamo. V Levici tem praksam seveda nasprotujemo in pozivamo vse delavce k solidarnosti, navkljub temu, da jih kapital vedno znova postavlja v medsebojno konkurenco. Izkrivljanje zakona o delovnih razmerjih in prekarizacija, ki se dogaja s prisilnimi espeji znotraj Slovenije, se zdaj pospešeno internacionalizira. Imamo zakon, imamo definicijo delovnega razmerja in imamo pravice, ki iz tega izhajajo. Kapitalista to ne zanima, čas pa je, da se tega začnejo zavedati tudi delavci, saj je to prvi korak k temu, da stopimo skupaj in obrnemo stvari na bolje. Evropa danes je Evropa kapitala. Evropa za jutri mora biti Evropa, kjer bodo delavci imeli enake pravice in primerljive plače. Za Evropo ljudi ni kapitala. Hvala.